Die Thematik, mit der wir uns heute hier beschäftigen, ist sehr weitreichend und sehr wegweisend. Ich glaube, dass wir die Dimensionen, die das noch betreffen wird, aus unserem heutigen Gesichtspunkt noch gar nicht abschätzen können. Diese Entwicklung hat das Potenzial, unser Leben nachhaltig und groß zu verändern. Es geht nicht darum, menschliche Fähigkeiten zu ersetzen, sondern es geht darum, die menschlichen Fähigkeiten zu ergänzen. Das wird eben nicht nur den Bereich Verkehr betreffen, das wird nicht nur den Bereich Gesundheitsdienste und Rettungswesen betreffen, sondern das wird sehr viele Lebensbereiche betreffen, an die wir heute noch gar nicht denken. Ich hatte die Möglichkeit, die Stellungnahme des TRAN Ausschusses zu verfassen. Diese wurde auch mit großer Mehrheit in dem Ausschuss angenommen.

Das ist nicht nur der Verkehr, wie wir ihn heute kennen, zu Luft, zu Wasser und zu Land, sondern es ist alles Denkmögliche, was es in Zukunft im Bereich Verkehr geben wird oder geben kann. Ich habe besonderes Interesse an dieser Thematik, weil in meiner Heimatstadt Graz in Österreich bereits die ersten Versuche bei zwei Automobilentwicklern anlaufen, was automative Fortbewegung betrifft.

Es steckt ja eigentlich noch in den Kinderschuhen.